Nauwkeurige lezing van de tekst van de conceptgrondwet maakt duidelijk waarom christenen en seculieren in Egypte krachtig tegen deze tekst uit de koker van de moslimbroederschap opponeren. Enkele concrete voorbeelden ter illustratie Artikel 219 maakt de codificatie en totale toepassing van de sharia, de islamitische wetgeving, mogelijk en blijkens artikel 4 promoveert de hoge raad van clerici van de Al Azhar tot de enige bevoegde autoriteit om wetten te interpreteren en te controleren of deze conform de grondwet en de sharia zijn.

Niets minder!